Señor presidente, quiero comenzar felicitando a los ponentes, los señores Gahler y González Pons, por su informe. El deterioro de nuestro entorno de seguridad, los cambios en el escenario internacional y la revolución tecnológica hacen preciso que avancemos en la política europea de seguridad y defensa, una dimensión hasta ahora poco desarrollada. Como señala bien el informe, los Tratados contienen ya los elementos necesarios para ir dotándonos de esa capacidad de seguridad y defensa autónoma que deseamos

En este sentido yo celebro los pasos dados por el Consejo Europeo, sin ir más lejos la semana pasada, y por el Consejo de Asuntos Exteriores, y también las medidas que está adoptando la Comisión. Estamos, como todos sabemos, en un momento delicado para la Unión Europea y, al mismo tiempo, creo que nuestros ciudadanos nos piden más Europa en materia de seguridad y de defensa. La Unión puede salir así reforzada gracias al desarrollo de la defensa, que ofrece un horizonte positivo, más allá del brexit y de las dificultades actuales. Termino con una obviedad este avance en materia de defensa debe ir acompañado de una política exterior cada vez más cohesionada.